Señora presidenta, cuando pensamos en estas tecnologías lo primero que nos viene a la cabeza son monedas virtuales como el monedas que han estado en el ojo del huracán desde su nacimiento y especialmente en este año tras haber desaparecido, según informes recientes, hasta cuatrocientos mil millones de dólares de valor de mercado.

Desde luego, debemos aprovechar todo el potencial que las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques nos ofrecen para crear registros rápidos, baratos, seguros, transparentes e inmutables. Debemos ser capaces de desarrollar aplicaciones en redes de energía, asistencia sanitaria, educación, cadenas de suministro, industrias creativas, sector público. Por ello, saludo la creación del observatorio europeo de cadena de bloques y la asociación europea, a la que se han unido ya veintiséis países. Es así, uniendo esfuerzos, como Europa puede allanar el camino para lograr posiciones de liderazgo en una tecnología que podría cambiar nuestras vidas en múltiples ámbitos. Pero hay que ser conscientes de los riesgos para poder combatirlos.

No podemos apartar la vista de cuestiones trascendentales como la protección de datos, la ciberseguridad, las oportunidades para nuevas vías de fraude que ofrece y su impacto medioambiental. Estudios recientes señalan que el consumo eléctrico derivado de la red de minería del bitcoin equivale al 1 del consumo de electricidad en todo el mundo.

Necesitamos, por tanto, ser conscientes de las oportunidades y los riesgos para maximizar las primeras y minimizar los segundos.